virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri frumvarp þetta var fyrst lagt fyrir alþingi á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi en þá náðist ekki að ljúka afgreiðslu þess fyrir þinglok í september tvö þúsund og átta meðal annars vegna athugasemda sem bárust félags og tryggingamálanefnd alþingis frá samtökum atvinnulífsins og samtökum fjármálafyrirtækja þar sem málið þótti varða hagsmuni banka sem ekki eru lengur starfandi

drög að frumvarpi þessu voru samin af rannsóknasetri vinnuréttar og jafnréttismála við háskólann á bifröst en með frumvarpinu er lagt til að sett verði lög hér á landi til innleiðingar á efni sextándu grein tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund og fimm fimmtíu og sex e b um samruna hlutafélaga yfir landamæri sú tilskipun var reyndar að stórum hluta innleidd hér á landi með lögum númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og sjö um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög og var það gert fyrir forgöngu viðskiptaráðuneytisins sú löggjöf mælir þó ekki fyrir um þátttökurétt starfsmanna við samruna fyrirtækja og því er nauðsynlegt að setja sérstakar reglur um þátttökurétt starfsmanna sem kveðið er á um í sextándu grein tilskipunarinnar hér er því um það að ræða virðulegi forseti að meginefni einnar tilskipunar er innleidd á vegum tveggja ráðuneyta hér á landi í samræmi við efni einstakra ákvæða hennar og skiptingu málaflokka innan stjórnarráðs íslands þessi skipting á milli

jafnframt tekur verndin til þess að viðhaldið verði reglum um aðild starfsmanna sem í gildi eru í þeim félögum sem taka þátt í stofnun samrunafélags ef ekkert þátttökufélaganna starfar samkvæmt þátttökureglum fyrir skráningu félagsins er þess þó ekki krafist að það setji reglur um þátttöku starfsmanna í frumvarpinu er kveðið á um að unnið verði samkvæmt tilteknu ferli ferlið byggir á því að þegar ákveðið hefur verið að stofna samrunafélag skuli framkvæmdastjórnir eða stjórnir þeirra félaga sem þátt taka í stofnun þess gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hefja samningaviðræður við fulltrúa starfsmanna félaganna um tilhögun á aðild starfsmanna í samrunafélaginu markmið samningaviðræðna er að ná samkomulagi um aðild starfsmanna að samrunafélagi það er varðandi rétt fulltrúa starfsmanna til upplýsinga samráðs og þátttöku gert er ráð fyrir að sérstök samninganefnd sé í forsvari fyrir starfsmenn þátttökufélaga við þær viðræður við myndun nefndarinnar skal meðal annars tryggja að nefndarmenn séu kosnir eða tilnefndir í hlutfalli við fjölda starfsmanna hjá þátttökufélögum hlutaðeigandi dótturfélögum og starfsstöðvum í hverju aðildarríki fyrir sig

séu engir trúnaðarmenn innan fyrirtækis eiga allir starfsmenn þátttökufélags rétt á að taka þátt í kjöri fulltrúa í samninganefndina enn fremur hefur frumvarpið að geyma ákvæði sem ætlað er að tryggja rétt fulltrúa starfsmanna í samninganefndinni til að fá upplýsingar um þau fyrirtæki sem standa að stofnun samrunafélags og áform þeirra er varða starfsemi félagsins einnig er kveðið á um rétt sérstöku samninganefndarinnar til að kalla eftir sérfræðiaðstoð og bera þau félög sem taka þátt í stofnun samrunafélags allan kostnað af starfi nefndarinnar ef aðilar koma sér saman um að koma á þátttöku starfsmanna skal í samkomulagi kveðið á um nánari tilhögun svo sem fjölda fulltrúa í eftirlitsstjórn eða stjórn samrunafélagsins samningaviðræður geta samkvæmt frumvarpinu að hámarki staðið yfir í eitt ár aðilar geta ákveðið að slíta viðræðum og gilda þá ákvæði þriðja kafla um aðild starfsmanna eftir því sem við á sama máli gegnir ef ekki næst samkomulag innan þess frests sem veittur er til viðræðna meginreglan er sú að einfaldur meiri hluti atkvæða ræður afstöðu sérstöku samninganefndarinnar ef niðurstaða samningaviðræðna verður að áhrif fulltrúa starfsmanna á skipan stjórnar eða framkvæmdastjórnar samrunafélagsins verði minni en fyrir stofnun þess þarf samkomulagið hins vegar að hljóta atkvæði frá auknum meiri hluta virðulegi forseti

byggir á er meðal annars sett með hliðsjón af þörf á samvinnu og sameiningu félaga með takmarkaðri ábyrgð frá mismunandi aðildarríkjum evrópusambandsins og evrópska efnahagssvæðisins með tilskipuninni er greitt fyrir samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri og er þar mælt fyrir um að lög aðildarríkjanna skuli heimila samruna innlends félags með takmarkaðri ábyrgð og félags með takmarkaðri ábyrgð frá öðru aðildarríki yfir landamæri að því tilskildu að lög hlutaðeigandi aðildarríkja heimili samruna þess háttar félaga virðulegi forseti nánar er fjallað um meginefni frumvarpsins í ítarlegri greinargerð og vísa ég um frekari skýringar til hennar að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað